Mi vagyunk az utolsó generáció, akik még tehetünk a klímaváltozás és a klímakatasztrófa ellen. Nekünk maradt csak időnk arra, és már csak annyi időnk maradt, hogy megoldásokat találjunk a klímakatasztrófa következményeire. Az Unió vezetői, az Unió politikusai pontosan tudják, hogy késedelemre nincs lehetőség, azonnal cselekednünk kell.

Európa példát fog mutatni, és Európa fogja sikerre vezetni azt a harcot, amit a klímaváltozás ellen vívunk. Ne felejtsük el, mindnyájunknak közös felelőssége, hogy sikerrel vegyük ezt a kihívást.

Erőt kell merítenünk a küzdelemhez azokból az emberekből, azokból a fiatalokból, akik Európa szerte milliónyian küzdenek a klímaváltozás ellen, a jövőjükért.